Kuidas Teie hindate, kui palju on see, et Makedoonia on saanud aastaid ei nii Euroopa Liidult kui NATOlt, tegelikult mõjutanud seda olukorda, kuhu Makedoonia kipub täna jälle jõudma?